Semnele acestei înrăutățiri sunt, desigur, arestările masive și violența manifestată împotriva opozanților. De asemenea, așa cum s a mai menționat, libertatea de informare este serios pusă sub amenințare, pusă în pericol de persecuțiile îndreptate împotriva jurnaliștilor. Un semn major de îngrijorare este faptul că, atât tortura, cât și pedeapsa cu moartea sunt practicate pe scară largă în Iran. Amnesty International releva, de altfel, recent faptul că, după alegeri, numărul persoanelor condamnate și respectiv executate s a înmulțit în mod semnificativ. În sfârșit, aș vrea să manifest sprijinul pentru ideea de a institui, de a crea o Delegație a Uniunii Europene la Teheran